Mij bereikte uitvoerige documentatie over intolerantie in het Pakistaanse onderwijssysteem haatpreken tegen minderheden en vooral tegen christenen.

Ik wil graag hier de invloed van de EU duidelijk maken via de Commissie.